Herr Präsident! Je länger ich hier als tatsächlich unabhängiger Abgeordneter tätig bin, desto mehr wächst meine Sorge um das europäische Projekt. Die politischen Entscheidungsträger in der EU stehen vor einem strategischen Dilemma. Die Ziele, die sie ständig proklamieren, finden breite Zustimmung in der Bevölkerung, die Art und Weise, wie man aber versucht, sich diesen Zielen anzunähern, nicht. So kommen wir zu der Situation, dass man einerseits versteht, dass aus der Europäischen Union heraus sehr wohl um Daniel Cohn Bendit zu zitieren intelligentes Wachstum kommen könnte, es aber keine Bereitschaft gibt, dafür zusätzliche Mittel aufzuwenden. Die Lösung aus meiner Sicht kann im Augenblick nur sein intelligentes Umschichten. Und da stehen Sie sich aufgrund des Lobbydrucks der Großkonzerne in der Agrarindustrie, der Baulobbys beim Kohäsionsfonds und der vollkommen absurden Positionierung der EU Beamtenvertretungen selbst auf den Füßen.

Natürlich wissen wir, dass der Verwaltungsanteil nicht bei 6 liegt, sondern bei 12 Herr Kommissar Lewandowski, und dass in Programmen unglaublich viele Verwaltungsgelder versteckt werden in Milliardenhöhe die sich natürlich in sieben Jahren entsprechend addieren. Und natürlich wissen wir, dass die derzeitige Form der Landwirtschaftssubventionen unsinnig ist, und wir wissen auch, dass die Kohäsionsfondsmittel genau dort hingehören, wo man sie jetzt weggenommen hat, nämlich in den Bereich Forschung, in den Bereich Horizont